Chci do té debaty ještě doplnit to, že vedle jasnějších pravidel pro vnější hranici a její ochranu do budoucna bude vhodné rozjet i další instrumenty, kterými chceme předcházet dalším migračním krizím a vlnám, které Evropě hrozí. To znamená, určitě je třeba zde mít jasnou ochranu vnější hranice, ale je třeba také mít preventivní opatření pro ty, kteří přicházejí k hranici, jaké jim nabídnout alternativy a tak dále. To znamená, byl zde speciální fond zřízený pro Afriku, který by měl investovat do míst s potenciálními možnostmi a zdroji migrace.